Herr Präsident! Die Türkei ist ein wichtiger Partner, denn die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, wie wichtig es ist, etwa die Kämpfe in Syrien zu beenden und die Region insgesamt nachhaltig zu befrieden. Dieses Ziel können wir aber nur gemeinsam mit der Türkei erreichen. Wir müssen also mit der Türkei zusammenarbeiten. Und gerade deshalb ist Kritik an der Missachtung von Rechtsstaatlichkeit und massiven Einschränkungen von Grundrechten durch die türkische Regierung wichtiger denn je. Ob systematische Unterdrückung von Kritik an Erdoğan, massenhafte Inhaftierungen oder ein Einreiseverbot für Akademiker wir müssen all dies nicht nur kritisieren, sondern nachdrücklich auf Veränderungen drängen. Nicht nur, aber auch, weil die Türkei ein Beitrittskandidat ist, müssen wir demokratische Entwicklungen in der Türkei unterstützen.